Señora Presidenta, quiero expresar en primer lugar mi condena más absoluta a cualquier atentado, a cualquier acción terrorista y, por supuesto, mi solidaridad con las víctimas y con los países afectados.

En demasiadas ocasiones, en demasiados lugares, lamentamos el uso de la violencia para defender distintas causas.

La primera, la plaga del nacionalismo

y la tercera, la plaga del fundamentalismo religioso. Las tres tienen un mismo rasgo, un denominador común la irracionalidad.

Y Boko Haram es uno de esos grupos fundamentalistas irracionales. Una irracionalidad ignorante que se sorprende ante conceptos como libertad, democracia o derechos humanos. No hemos podido evitar la aparición de Boko Haram, pero sí podemos prevenir nuevos adeptos. Sí podemos prevenir nuevas organizaciones terroristas.